setja upp vídeósýningu held ég til þess að rifja upp síðasta kjörtímabil fyrir þeim þingmönnum sem hér eru að kvarta yfir því að við förum hér með dagskrártillögu eða ræðum yfir höfuð um störf þingsins mig langar til þess að lesa hér upp úr þessari bók okkar hérna sem heitir þingsköp alþingis þar er meðal annars í fertugustu og níundu grein með leyfi forseta þriðju málsgrein sem segir eftirlitsstörf alþingis gagnvart ráðherrum taka til opinberra málefna með opinberu málefni er átt við sérhvert málefni er tengist hlutverki og starfsemi ríkisins og stofnana þess svo og félaga og annarra lögaðila þetta á við verðtrygginguna virðulegi forseti og forsætisráðherra á að hunskast hér til þess að svara fyrir þetta málefni síðan segir í fimmtugustu grein og er afar mikilvægt að þingmenn og ráðherrar og forsætisráðherra átti sig á í fyrstu málsgrein þar er meðal annars talað um með leyfi forseta við umfjöllun um þingmál við sérstakar umræður í svörum við fyrirspurnum þingmanna og svo framvegis þannig að hér er það alveg kristaltært að forsætisráðherra ber að koma hér og tala við þingið um þau málefni sem snerta málefni ríkisins stofnana og samfélagsins alls virðulegi forseti það er mál að linni nú á forsætisráðherra að koma hér og svara